Señor Presidente, Señorías, los papeles de Panamá han vuelto a revelar la importancia de los filtradores de información para conocer casos de corrupción, blanqueo de capitales y evasión fiscal. Gracias a ello se ha constituido una comisión parlamentaria de investigación sobre los papeles de Panamá, de la que soy miembro. Mientras tanto, parece que lo que preocupa a las autoridades europeas no es la magnitud del fraude fiscal desvelado, sino que los nombres se hagan públicos. De hecho, la Comisión, con el aval de esta Cámara, promovió una Directiva sobre el secreto comercial, que deja desprotegidos a los lanzadores de alerta. Es escandaloso que los filtradores de LuxLeaks Deltour y Halet, hayan sido condenados, mientras los corruptos ni siquiera han sido juzgados. Tomar partido por la democracia es tomar partido por la verdad y el derecho a la información, un derecho por el cual los whistleblowers arriesgan su vida. Nuestro deber es protegerles.